Voorzitter, Europa bereikt weer een nieuwe mijlpaal om vliegen nog veiliger te maken met nieuwe Europese regels voor het gebruik en de registratie van drones, met nieuwe kansen om de specifieke kennis van luchtvaartinspecteurs overal in Europa in te zetten, en met nieuwe taken voor het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart om in te kunnen grijpen als de veiligheid van de luchtvaart in het geding is. Maar nieuwe regels, nieuwe kansen en nieuwe taken vragen om samenwerking tussen EASA en verschillende autoriteiten in de Europese lidstaten. Zo ben ik verheugd dat er een Europees systeem komt om Europese luchtvaartmaatschappijen te waarschuwen voor gevaarlijke vliegroutes. Rampen als die met vlucht MH17 kunnen op die manier in de toekomst mogelijk worden voorkomen. Maar dat vergt een goed samenspel tussen nationale inlichtingendiensten, luchtvaartautoriteiten, de Europese Commissie en EASA.

Voorzitter, dat vraagt om onderling vertrouwen en samenwerking.

Morgen brengen we de nieuwe EASA verordening in stemming, maar de veiligheid vraagt vandaag en elke komende dag om actie. Want met de veiligheid van passagiers mag niet gesold worden.